Dat zijn ook dieren die in Europa voorkomen. Nu bespreken wij momenteel ook het Europees landbouwbeleid. Dat is cruciaal voor het behoud van bedreigde diersoorten binnen Europa.